Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio fare un richiamo al regolamento secondo l'articolo 11, paragrafo 3, i deputati non possono offendere altri deputati, né tantomeno persone che vengono qui a parlare in questa plenaria. La scorsa plenaria abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso da parte del collega Verhofstadt, che si è permesso di offendere il primo ministro italiano, che rappresenta 60 milioni di cittadini italiani e quindi 60 milioni di cittadini europei. Chiedo che il deputato Verhofstadt secondo me un deputato indegno, che non dovrebbe stare in quest'Aula venga punito ai sensi del regolamento.